Madame la Présidente, en introduisant un contrôle de proportionnalité sur les professions réglementées, la Commission commet une erreur sur le fond et sur le droit. Sur le fond, d'abord, parce que son parti pris idéologique n'est sous tendu par aucune analyse économique crédible. De fait, les vagues de déréglementation successives se sont systématiquement soldées par une dégradation du service et de l'emploi. Les professions réglementées connaîtront le même sort, alors que certaines, comme dans le domaine du droit, subissent déjà une détérioration considérable de leurs conditions d'exercice. Sur le droit, ensuite, parce que ces réglementations relèvent de la compétence des États membres, en vertu aussi bien de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.